Elnök Asszony, nem példa nélküli ez a botrány az Európai Unióban, amely a volt szocialista miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc cége, az Altus Zrt. megbízása miatt kerekedett. Sőt, a történelem megismétli önmagát, hiszen a Demokratikus Koalíció elnökének ügye kísértetiesen hasonlít arra az esetre, amely a volt bolgár szocialista miniszterelnök, a PES jelenlegi vezetője, Sergei Stanishev feleségével 2013 ban történt, akinek PR cége 60 ezer eurós megbízást nyert el, aki szintén úgy nyilatkozott, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. Persze a botrány akkor is kipattant, a volt szocialista miniszterelnök először védekezett és hárított, de aztán mégis visszafizette az Uniótól elnyert pénzt. Nos, Gyurcsány Ferenc felesége mint cégvezető szintén arról nyilatkozott, hogy nincs összeférhetetlenség. Talán megfeledkezett tulajdonos pártvezető férjéről és annak politikai nyilatkozatairól. Mint látható, a szocialista miniszterelnökök között is van különbség a bolgár elismerte az összeférhetetlenség fennállását, sőt, vissza is fizette az elnyert összeget. A magyar hallani sem akar arról, hogy elálljon a szerződéstől. Persze lehet, hogy azért, mert az összeg is sokkal nagyobb. A Bizottság válaszlevelei nem változtatják meg a tényeket, csak az Unió intézményeinek a megítélésén rontanak. Nem kellene azt tovább rontani. Szeretném, ha választóink újra bíznának.